Serbia nie jest łatwa do oceny zwłaszcza, że nie można jej wyrwać z kontekstu gorących Bałkanów. Z tego też powodu gratulacje dla Davida McAllistera, nie tylko za przygotowany raport, ale także za opinię, która mu towarzyszy.